Wie Sie sehen, haben Sie hier eine über alle Fraktionen dieses Hauses gehende Empörung über die Nicht Aktion der Kommission und auch die Haltung des Rates.

Wir brauchen eine wissenschaftliche, seriöse, fundierte Überprüfung. Was Sie uns erzählen, sind genau nicht jene Qualitäten wissenschaftlicher seriöser Überprüfungen.

Wir haben keine Vorteile im Bereich der Energiewirtschaft, wir haben hohe Kosten, und wir haben eine Unzahl von Gutachten und wissenschaftlichen Studien, unter anderem von neun europäischen Universitäten, von Chronobiologen, Medizinern und Fachleuten jedes Metiers, die zeigen, dass hier enorme Kosten und Risiken zu befürchten sind. Und wir sehen nicht ein, dass diese Risiken nicht überprüft werden.

Aber die Gesundheit der Menschen und das Verschleudern von Geld gehören ebenfalls zur causa prima

Eine österreichische Versicherung hat in der vergangenen Woche bis zu 48 mehr Verkehrsunfälle erhoben

Ich unterstütze die Ankündigung von EU Kommissionspräsident Juncker, EU Regelungen alle paar Jahre auf ihre sinnvolle Umsetzung zu überprüfen.